Chers collègues, le dictateur est tombé, mais la dictature, la structure de la dictature existe toujours en Tunisie. Et aujourd'hui, il faut faire très attention. Des gouvernements européens, la majorité de ce Parlement ont, pendant des années, soutenu la structure de la dictature, et le dictateur tunisien. Encore la semaine dernière, la majorité des groupes refusait un débat sur la Tunisie et refusait une condamnation de Ben Ali.

Et pourquoi? Pour la peur, parce qu'on avait peur de l'islamisme.

Nous ne sommes même pas capables d'être derrière M.

Il s'agit simplement de dire une chose, de dire aux Tunisiens qu'une élection démocratique dans un pays qui vient de sortir de la dictature ne se fait pas en deux mois. Il n'y a pas une base de démocratie. La liberté d'expression, les médias, les radios, la télévision n'existent pas. Il n'existe qu'une imprimerie d'état. C'est pour cela que je demande à la Commission qu'elle prenne l'argent de l'accord d'association et qu'elle mette cet argent au service de la liberté d'expression en Tunisie et non pas au service d'organisations gouvernementales tunisiennes. Deuxièmement, le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement d'unité nationale.

Parce que la majorité de ceux qui se sont battus ou de ceux qui sont en exil ne sont pas encore rentrés, ne sont pas reconnus, donc il faudra du temps pour que des forces démocratiques non pas des forces qui avaient été reconnues par Ben Ali mais des forces réellement démocratiques, puissent se développer. L'Union européenne doit démonter que, pour nous, ce qui se passe en Tunisie, c'est la clé de la compréhension et de l'espoir pour tous les pays arabes. Démocratie et Islam veulent aller de pair et si nous sommes capables de soutenir la démocratie tunisienne en train de naître, nous verrons qu'en Égypte, en Jordanie, en Syrie, et partout, le peuple et les peuples vont s'élever contre leurs dictateurs.

Si à chaque fois que les peuples demandent la liberté, on leur demande une assurance, qu'ils nous disent que c'est sûr que ça ira dans une direction, on ne soutiendra jamais la liberté et c'est pour cela que je demande à la Commission bougez, donnez, montrez aux Tunisiens que maintenant la realpolitik, c'est la politique de soutien à la démocratie et non plus à la structure de la dictature.